Egyptská polícia a ministerstvo vnútra nie sú schopné alebo ochotné vypátrať miesto pobytu malého Adama. Jeho matka pani Katarína Azab priamo v Egypte dva a pol roka pátrala po svojom synovi s pomocou slovenského veľvyslanectva. Nepokoje v Egypte prinútili matku k návratu na Slovensko, ale bez syna. Naďalej žije v obavách o život a zdravie svojho dieťaťa. Vyzývam Komisiu a Parlament, aby urýchlene intervenovali a bránili základné práva svojich občanov.